A Lisszaboni Szerződés érvénybelépése óta ez az első visszafogadási egyezmény, amelyhez az Európai Parlament is beleegyezését kell adja.

Több tárgyalási fordulót követően, közel 10 év után,

A külügyi szakbizottság pozitívan véleményezte, az Állampolgári Jogi, Bel és Igazságügyi Bizottság pedig megszavazta az ajánlást. Ennek a megállapodásnak az a célja, hogy javítsa az együttműködést a megkereső és a megkeresett államok igazgatási szervei között, a visszafogadási eljárás meggyorsítása érdekében. Erre vonatkozóan a megállapodás rögzíti a saját állampolgárok és a harmadik országok állampolgárai és hontalan személyek teljes kölcsönösség alapján történő visszafogadásának kötelességét, valamint a visszafogadási eljáráshoz szükséges technikai rendelkezéseket. A megállapodás célja, hogy fontos eszközként szolgáljon az Európai Unióba irányuló illegális bevándorlás elleni küzdelemben és növelje az Unió területén a polgárok biztonságát. Pakisztán jelentős származási vagy tranzitország olyan bevándorlók esetében, akik nem, illetve már nem felelnek meg valamilyen uniós tagállam területére történő belépés, illetve az ottani jelenlét vagy tartózkodás hatályos feltételeinek. A Pakisztánnal kötött megállapodás regionális szempontból is fontos, mert támogatni fogja az Uniónak a régió más országaival történő együttműködés fokozására irányuló erőfeszítéseit. A megállapodás érinthetetlenségi záradékot tartalmaz a nemzetközi jogszabályok és az adatvédelmi szabályozás tekintetében. A személyek fizikai visszaszállítása teljes mértékben a tagállami vagy pakisztáni illetékes hatóság feladata marad. Eszerint be kell tartaniuk a nemzetközi jogszabályok előírásait. A megállapodás egy visszafogadási vegyes bizottság felállítását írja elő, amely elfogadhatja eljárási szabályzatát. Tekintettel arra, hogy a visszafogadási vegyes bizottságban az európai intézmények közül csak az Európai Bizottság vesz részt, az Európai Parlament kéri a Bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztassa a vegyes bizottság tevékenységéről. A megállapodás azt a napot követő második hónap első napján lép hatályba, amely napon a felek értesítették egymást a megerősítési eljárások befejezéséről. Meg szeretném köszönni a Bizottság nyilatkozatát, a kollégák kritikai észrevételét, és bízom abban, hogy az elmondottak alapján a Tisztelt Ház megszavazza ezt az egyezményt.